Spoštovana kolegica, vi ste opravičeno opozorili na to, da imajo vse države v takozvani vzhodni Evropi pravico same odločati o svoji bodočnosti in svojih povezavah. Vendar bi vas rad vprašal to ali mislite, da je diplomacija in edina...

način diplomacije, kako urejati naše odnose, evropske zahodne odnose z Rusijo, uporaba sankcij ali je lahko diplomacija tudi nekaj bolj vsebinskega, nekaj bolj dolgoročnega, nekaj bolj v interesu miru in stabilnosti na našem kontinentu.